Also haben wir es mit einer gespaltenen Aufsicht zu tun, die per se weniger effizient ist. Es ist auch zu befürchten, dass durchaus eine Gefahr besteht, dass für einige Banken mittelfristig die Refinanzierungskosten höher sein werden, wenn man nicht bei einer starken gemeinsamen Aufsicht dabei ist. Schließlich fürchte ich auch europapolitische Konsequenzen, denn die Länder, die sich stärker integrieren, werden letztlich auch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass die, die nicht mitmachen, zu einer Art Block werden, die sich vielleicht zusammen mit Großbritannien im Neinsagen üben, und das wäre wirklich sehr bedauerlich, denn es ist schon schlimm genug, dass Großbritannien nicht mitmacht. Wir sollten nicht zulassen, dass es eine weitere Spaltung gibt.